virðulegi forseti ég mæli fyrir nefndaráliti háttvirtur heilbrigðisnefndar um frumvarp til laga um brottfall laga númer fjórtán nítján hundruð fjörutíu og tvö um læknaráð háttvirtur heilbrigðisnefnd hefur fjallað um málið og fengið á sinn fund áslaugu einarsdóttur frá heilbrigðisráðuneyti jafnframt hafa nefndinni borist fimm umsagnir um málið margt hefur breyst á þeim sextíu og sex árum sem liðin eru frá því að lög um læknaráð voru sett hlutverk læknaráðs er að láta dómstólum ákæruvaldi og stjórn heilbrigðismálanna í té sérfræðilegar umsagnir um læknisfræðileg efni ætla má að ekki séu lengur fyrir hendi þær forsendur sem voru áður fyrir starfsemi læknaráðs sem helgast aðallega af því að dómstólar hafa nú greiðari aðgang að sérfræðingum en árið nítján hundruð fjörutíu og tvö jafnframt hafa áherslur í málsmeðferð stjórnsýslunnar breyst samanber einkum þær breytingar sem urðu á málsmeðferð með gildistöku stjórnsýslulaga númer þrjátíu og sjö nítján hundruð níutíu og þrjú verulega hefur dregið úr starfsemi læknaráðs undanfarin ár þar sem nú er talið eðlilegra að leysa úr ágreiningi um læknisfræðileg álitaefni með aðstoð dómkvaddra matsmanna og sérfróðra meðdómenda jafnframt hefur hæstiréttur íslands gert athugasemdir við starfsemi læknaráðs í dómum sínum og afgreiðsla ráðsins hefur í mörgum tilfellum ekki verið talin standast stjórnsýslulög dómur mannréttindadómstóls evrópu frá tvö þúsund og sjö rennir jafnframt stoðum undir það að í dag standist læknaráð ekki reglur um hæfi því telur nefndin að nauðsynlegt sé að fella lög um læknaráð úr gildi nefndin leggur til að frumvarpið verði samþykkt óbreytt

ágúst ólafur ágústsson árni páll árnason ellert b schram pétur h blöndal ragnheiður ríkharðsdóttir valgerður sverrisdóttir og þuríður backman háttvirtir þingmenn álfheiður ingadóttir var fjarverandi við afgreiðslu málsins